Europa moet veel geld in onderzoek en innovatie investeren.

Maar het feit is dat Europa achterloopt op andere werelddelen als het nu juist gaat om uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling.

Dat was ook de boodschap van Commissievoorzitter Juncker bij zijn aantreden. Hij heeft ons vorig jaar in zijn State of the Union toespraak beloofd om de impact van Europese investeringen in onderzoek en innovatie te vergroten.

Helaas is het in mijn optiek te veel bij een belofte van Juncker, een keurmerk en een handboek gebleven en zien we in de praktijk toch te weinig van de beloofde vergrote impact terug. Bedrijven en kennisinstellingen krijgen op papier wel mooie mogelijkheden voorgeschoteld, maar de uitwerking in de praktijk blijft heel erg lastig.

Ik wil heel graag van de Europese Commissie concrete maatregelen zien om dat te vereenvoudigen. Die maatregelen moeten wat mij betreft niet vannacht in een Brussels bureau worden verzonnen, maar die moeten samen met praktijkexperts worden geformuleerd.

Laten we zorgen dat de investeringen in onderzoek en innovatie zoveel mogelijk groei en banen opleveren.